lepa. Spoštovani prisotni. Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb iz leta dva tisoč štirinajst. Slovenija s prenosom te direktive krepko zamuja, zato je Evropska komisija že marca leta dva tisoč osemnajst na sodišču Evropske unije vložila tožbo zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov. Rok za prenos se je iztekel že aprila dva tisoč šestnajst. Priznati moramo, da nam ni ravno v ponos, da je pristojno ministrstvo šele v začetku leta dva tisoč sedemnajst pristopilo k prenosu te direktive. Vendar pa je Ministrstvo za finance sprva načrtovalo prenos direktive preko dveh povezanih zakonov, in sicer Zakona o postopkih za podeljevanje koncesij ter Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Vendar pa se je že kmalu, tekom medresorskega usklajevanja, pokazalo, da bo takšna pot zamudna in le težko uspešna. V Sloveniji se namreč pojem koncesija uporablja za razmerja, ki niso le koncesije po določbah omenjene evropske direktive, temveč z besedo koncesije širše razumemo tudi razna dovoljenja oziroma javna pooblastila. Oba zakonska predpisa sta bila sicer na vladi sprejeta konec leta dva tisoč sedemnajst, po skoraj enoletnem procesu usklajevanja, a v državnem zboru nato do obravnave zaradi umika točk z dnevnega reda in predčasnega zaključka mandata sploh ni prišlo. Kot kaže, tudi v novi vladi še ni bilo dogovora, kako enovito urediti področje podeljevanja koncesij, zato se je novi finančni minister odločil predlagati zakon, ki to področje urejuje zgolj specifično, z namenom zadostitve pogojem prenosa direktive, za izključno uporabo le na področjih gradnje in storitev nad določeno vrednostjo. Cilj novega zakona je torej določiti enotna pravila za sklepanje koncesijskih pogodb za gradnje in koncesijskih pogodb za storitve nad vrednostnim pragom, ki presega dobrih pet celih pet milijona evrov brez DDV. S predlaganim zakonom se sicer v veljavno ureditev ne bo posegalo in se bo ta še naprej uporabljala za izvajanje javne službe ali druge dejavnosti, za katere zakon zaradi varovanja javnega interesa predpisuje izdajo upravne odločbe ter za koncesije pod mejnim vrednostnim pragom, določenim za uporabo tega zakona. In celo tudi za vse tiste koncesije, ki izrecno niso v nasprotju s tem zakonom. Vse to v praksi pomeni, da se bo zakon, ki ga danes obravnavamo, redko uporabljal. Ministra zato pozivamo, da kljub vsemu ponovno obudi prizadevanja za nujno celovito ureditev področja koncesij. Sprejem takšne vrste zakona, kot je pred nami danes, zgolj povečuje nepreglednost sistema podeljevanja koncesij in pravnega sistema na sploh. Ne glede na vse pa bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona podprli, saj se reševanje tega problema vleče že predolgo in bi bilo finančno breme zaradi nesprejema oziroma neprenosa direktive preveliko. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka. Gospod ...